Glede na to, da, razpolagam kar z nekaj podatkov, podatki, ki pa so, povzeti iz, medijev in namreč navajajo - in bega me podatek, da se ta najemnina zvišuje, ne pa znižuje. Za mene bi bilo normalno, če imamo nekaj na zalogo, da se kot dobri pogajalci izpogajamo in da se najemnina znižuje. Ministrstvo za notranje zadeve je februarja dva tisoč šestnajst, občinskim svetnikom v Lendavi odgovorilo, da mesečna najemnina znaša osem tisoč devetsto šestnajst evrov. Tri leta kasneje, marca dva tisoč devetnajst je urad za integracijo in integracijo migrantov, katerega osrednja naloga je nastanitev in oskrba različnih kategorij migrantov, pa je medijem predstavil podatek, da za najemnino Avto Krka, da o o, mesečno odšteje oziroma dobi od države devet tisoč osemsto sedemnajst evrov. Avto Krka naj bi, poudarjam, naj bi na tem območju odprla oskrbovalni center, a kdaj bo to, ne vemo. Ministrica za notranje zadeve iz prejšnjega mandata je v julija pomurskemu kolegu poslancu Jožetu Horvatu odgovorila na vprašanje o stroških, povezanih z namestitvijo centrov, in polni zasedenosti, ki bi znašali slabih šestdeset tisoč evrov, natančneje oseminpetdeset tisoč šeststo enaintrideset evrov. Po navedbah, podjetja Avto Krka, d. o. o., od začetka decembra dva tisoč petnajst pa do devetnajst izplačanih je izplačanih Krki štiristo šestinšestdeset tisoč evrov, sto petinšestdeset tisoč evrov več, kot so oni kupili objekt, takrat, ko so ga kupili. To se pravi, država to ni prevelik in dober gospodar.